Los argumentos utilizados por la dirección del grupo son bastante dudosos y suscitan muchas preguntas.

Estamos hablando de 165 personas, 165 familias, una comarca, una región. Galmed ya ha comunicado la apertura de consultas y el cierre.